Ich freue mich sehr, dass wir diese Woche gleich vier wichtige Verordnungen zur Fischereipolitik annehmen können, und dass wir uns bei den Berichten zur Aquakultur und zu technischen Maßnahmen in der Ostsee untereinander und mit Rat und Kommission einig werden konnten.

Wir haben im Ausschuss immer intensiv über die richtige Formel zur Bewirtschaftung des Sardellenbestandes gestritten. Ich denke, die Vorlage für das Plenum sieht sehr gut aus, und ich freue mich, dass das scheinbar inzwischen auch die EVP eingesehen hat, die nun gar keine Änderungsanträge mehr gestellt hat.

Ein viel gravierenderes Problem haben wir aber mit dem Rat. Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten weigert sich, entgegen dem Rat ihrer eigenen Juristen, die Mitentscheidungskompetenz des Europäischen Parlaments zu akzeptieren.

Ich habe deshalb der Vorsitzenden unseres Ausschusses vorgeschlagen, einen gemeinsamen Brief an die europäischen Fischereiminister zu schreiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier in den nächsten Tagen einigen könnten, damit wir gemeinsam die Entschlossenheit des Parlaments demonstrieren können.